Maar er is een Brexit.

Nederland mag zijn vissers niet overboord gooien omdat de Europese Unie achter het net vist.

Ik hoop dat u succes hebt met een deal Maar als dat niet zo is, dan is er een andere wereld, mijnheer Barnier.

En die fuik wordt steeds kleiner. Wij kunnen dat dus niet opgeven! Nederland zal nooit zijn eeuwenoude traditie van visserij opgeven en offeren op het offerblok van Brussel. Dit is een nationale zaak die cultureel zeer diep gaat en onze vissersachterban zal ik met hand en tand verdedigen.